A pénzügyi, gazdasági krízis szociális és foglalkoztatási krízis irányába alakult át, emiatt különösen fontos, hogy az a felismerés, ami megszületett Európában, az valóban meg is valósuljon, miszerint szorosabb koordinációra van szükség gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai területen is. Azt is jelenti ez, hogy minden ország, amelyik strukturális reformokat vezet be, adópolitikai változásokat vezet be, vagy akár például felülvizsgálja a boltok vasárnapi nyitva tartását, ezt abból a szempontból is meg kell, hogy nézze, hogy segíti e a foglalkoztatási rendszer fejlődését, hozzájárul e a foglalkoztatás növekedéséhez. Minden döntésnél kiemelt szerepe van annak is, hogy a szociális partnerekkel történjen egyeztetés. Az európai szemeszter lesz igazában az első vizsgája ennek a felismerésnek, amikor először rá tud nézni Európa együtt a magyar elnökség vezetésével arra, hogy milyen mértékben sikerül átültetni ezeket az irányelveket, valóban sikerül e elindulni a megvalósítás útján. Azt hiszem, hogy a magyar elnökségnek, a magyar kormánynak kiemelt szerepe van, nemcsak az elnökségi pozícióban, hanem abból a szempontból is, hogy mintanyújtó legyen, hogy minden gazdaságpolitikai változásnál, minden foglalkoztatáspolitikai döntésnél ezt figyelembe vegye és mintát nyújtson a többi országnak is.